virðulegi forseti ég er engu nær eftir þetta svar nema að mér sýnist sem svo að það sé hver höndin upp á móti annarri innan framsóknarflokksins um hvort flokkurinn eigi að sækjast eftir því að ísland fari í evrópusambandið eða ekki það kemur svo sem ekkert á óvart að það séu uppi illdeilur innan framsóknarflokksins en það er þeirra vandamál hins vegar þá svaraði háttvirtur þingmaður heldur ekki spurningu minni hvort hún sjálf væri persónulega þeirrar skoðunar að íslendingar ættu að ganga í evrópusambandið háttvirtur þingmaður talaði um að hún teldi næsta víst að við gætum náð einhverjum sérstökum samningi við evópusambandið í fiskveiðimálum og þjóðir innan evrópusambandsins hefðu enga hagsmuni af því að sækjast eftir neinum ítökum í lögsögunni hér við land þetta er algjör fásinna þetta er alveg út í hött veit þingmaðurinn ekki að spánverjar og portúgalar fara um norður atlantshaf logandi ljósi leitandi logandi ljósi að fiskveiðiréttindum þeir hafa ítrekað reynt að brjótast inn í norðursjó og hirða þar fiskveiðiréttindi af bretum og skotum og hefur gengið þokkalega í þeim ásetningi sínum það er spænsk útgerð núna sem ætlar í málaferli við norðmenn út af fiskveiðiréttindum á svalbarðasvæðinu þetta eru hlutir sem eru að gerast núna að sjálfsögðu munu spánverjar portúgalar bretar skotar öllum þessum þjóðum vantar fisk í dag vantar fiskveiðiréttindi vegna þess að fiskveiðistefna evrópusambandsins hefur leitt af sér hrun fiskstofna ekki síst í norðursjó en líka víðar þar sem evrópusambandið hefur haft fiskveiðiréttindi þessi fiskveiðistefna verður innleidd hér á landi líka þessi svokallaða sameiginlega fiskveiðistefna sem engu hefur skilað nema hörmungum ég er alveg sannfærður um það að spánverjar portúgalar bretar skotar þjóðverjar jafnvel frakkar þeir munu að sjálfsögðu reyna að brjótast inn í þá gullkistu sem við íslendingar eigum þó sjálfir þó við deilum um hana hér innbyrðis þá skulum við ekki gleyma því að það erum við sem höfum umráðaréttinn yfir henni í dag og svo skal það